Biztos Úr! A Duna régió az elmúlt években jelentős mértékű átalakulásokon ment keresztül, és többféle lehetőség is kínálkozik a területhez kapcsolódó kihívások megoldására. Összeköttetést teremthet az Unió és közeli szomszédai, valamint a Fekete tengeri régió, Dél Kaukázus és Közép Ázsia között. Az EU Duna régióra vonatkozó stratégiája hozzájárulhat az uniós célkitűzéseink megvalósításához is. A gazdasági fejlődés, a versenyképesség és a környezetgazdálkodás még hagy maga után kívánnivalót. A közlekedési hálózatok kapcsolódási pontjait modernizálni kell, az informatikai rendszerekhez való hozzáférést pedig kibővíteni. Így a jobb infrastruktúrának és az alternatív forrásoknak köszönhetően az energia olcsóbbá és biztonságosabbá tehető. A kockázatok és katasztrófák elkerülése érdekében pedig nagyfokú együttműködésre van szükség. Az EU területének egyötödét magába foglaló Duna régió alapvető szerepet tölthet be Európa életében. A rendelkezésre álló jelentős kutatás és innovációs lehetőségek kiaknázásával a régió kereskedelmi és vállalkozási tekintetben is az EU élmezőnyébe kerülhet.